Monsieur le Président, je vais continuer sur la même ligne que mes collègues précédents.

D'une part, c'est vrai, je reconnais en Mme Kroes une libérale comme je les aime, une libérale qui veut une vraie concurrence sur le marché et qui s'en prend à tous les abus de position dominante. Ce n'est pas pour rien que vous avez été commissaire à la concurrence précédemment. Je voudrais remercier, en tout cas, Angelika Niebler d'avoir fait des efforts considérables pour améliorer la proposition de la Commission et également de s'en prendre à ces monopoles.

Ce sont évidemment des exemples extrêmes mais ils font partie de la réalité et nous allons ramener cela, à terme, à un ratio qui sera grosso modo de 50 fois le prix de revient. On peut donc dire Alléluia!

Cela dit, dites moi dans quel marché réellement concurrentiel on observe des marges bénéficiaires de cet ordre là?

En français, on appelle cela du racket! Le mot n'est pas français mais vous avez bien compris de quoi on parle. La régulation qu'on met en place maintient en fait ce racket puisque, ce qu'on a observé par le passé, c'est que tous les prix réels convergent vers le plafond qu'on fixe. Cela veut donc bien dire qu'il n'y a pas de véritable concurrence. Je sais que la Commission a fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait des mesures structurelles qui amènent une véritable concurrence, mais je suis d'accord avec le collègue Goebbels comment est il possible que ces quatre grands groupes qui de facto sont présents sur tout le marché intérieur on appelle cela un marché intérieur!

C'est évidemment inacceptable. C'est donc là la source de mon amertume à l'égard du texte que nous voterons demain nous avions voté contre en commission pour encourager Angelika à aller plus loin. Cependant, il faut bien reconnaître que, si le texte qu'on adoptera représente un progrès significatif, il est encore loin, bien loin du compte si on se place sur le plan de la protection des consommateurs.

Ce que je veux voir, c'est une véritable concurrence. On a vu ce qu'il s'est passé avec Free en France. C'est un effort au niveau d'un marché national. Il nous faut beaucoup plus de concurrence.